Hvala lepa, podpredsednica. Jaz sem bil eden tistih, ki sem na odboru seveda podprl amandma, ki ga je vložila Stranka, Stranka Alenke Bratušek skupaj z ostalima koalicijskima partnerja. Treba vedeti to, kar je rekel Luka, je je res, šest celih pet, izgleda tako, to je majhen, to je drobiž, za nekoga. Ampak za tistega, ki ima dvesto osemnajst evrov pokojnine, a ne, pa šest celih pet evrov nekaj pomeni. In če to dobi vsak mesec, potem je na leto prejel oseminsedemdeset evrov na leto. Pa če to prištejemo k temu, da je bila marca že uskladitev pokojnin in pa da bo zdaj decembra še izredna uskladitev pokojnin, pa da bomo potem marca dva tisoč dvajset spet redna uskladitev pokojnin, tako da je izračun, ki smo ga naredili, za nekoga, ki danes prejema šesto petdeset evrov, pokojnine, je prejel marca sedemnajst celih šest evra, potem bo zdajle dobil decembra devet celih osem evra in potem seveda spet marca, redna, redna uskladitev dvaindvajset celih osem evra, in če bo sprejet naš amandma, bo dobil konec leta še šest celih pet evra in tako naprej celo leto. Res je, da se bojo ti zneski izplačevali decembra, da se bo izredno usklajevanje izplačevalo decembra meseca, do takrat, bojo ta redna usklajevanja. To pa govorim zaradi tega, ker je dejansko res treba vedeti, da populacija upokojencev je, sploh na periferiji, tukaj moramo vseeno ločiti periferijo od glavnega mesta ali pa večjih mest, kjer so službe bistveno boljše plačane kot pa na periferiji. Tudi veliko kmetov je na periferiji, kmečko, prejemajo kmečko pokojnino. In ta razlika med periferijo in glavnim mestom je velika. A veste, če je nekdo delal štirideset let in starostno šel v pokoj, danes prejema petsto trideset evrov pokojnine. In takemu bo vsak mesec šest celih pet evra prišlo prav, konec leta bo imel oseminsedemdeset evrov več samo z izredno uskladitvijo, poleg tistih uskladitev, ke sem prej govoril. Govori se o temu, da je nepravično zaradi tega, ker so nekateri vlagali več v v pokojninski sistem. Ja, saj zato imajo tudi več pokojnine. Zato imajo večje pokojnine. Zato tudi vsa ostala usklajevanja, ki so, bazirajo na procentih, ne na nominalni vrednosti. Edino ta se nam je zdelo pa pravičen, da tudi tisti, nekdo, ki ima dvesto osemnajst, dvesto osemnajst evrov pokojnine, ki je prejel, marca pet celih devet evrov, ki bo prejel zdaj decembra tri cele tri evra, ki bo dobil, marca dva dvajset še sedem šest celih evrov in konec leta šest celih pet evrov, se mu bo pokojnina realno gledala dvignila za šestnajst celih osem evra vsak mesec naprej. In zato se nam zdi to pravično. A veste. Verjamem tudi, spremljam polemiko po po medijih, po časopisih, da se dela uravnilovka, da je to socialistično in ne vem kaj še vse. Zakaj? Zato, ker dajemo malemu nekaj več od tistega velikega. Kolumne v časopisih pišejo ljudje, ki imajo pokojnine višje od tistega, kar jim je obljubil Karl Erjavec, tisoč evrov, imajo višje, imajo dva tisoč evrov pokojnine. In takemu, če ne bi bilo tako, kot mi predlagamo, ampak bi veljal prvoten predlog, bi dobil ta, ki ima dva tisoč evrov pokojnine dvesto štirideset evrov, dvesto štirideset evrov, tisti z najnižjo pa štiriindvajset evrov, pri petsto evrih pa šestdeset evrov. S tem še večamo razlike med upokojenci. In zato pozivam vse, da podprete predlog, da se ta te pokojnine izplačajo nominalno za vse enako. Hvala.